Dabei sind wir zu dem gleichen Ergebnis gekommen wie die Kommission.

Offensichtlich möchten einige Staaten nicht, dass das Europäische Parlament hier mitentscheidet. Meines Erachtens und auch aufgrund der Entscheidung des Rechtsausschusses ist diese Entscheidung sehr klar ausgefallen. Einige Abgeordnete haben die Notwendigkeit hervorgehoben, die Vereinbarkeit von Beruf und Familie stärker in den Vordergrund zu stellen. Zweifellos ist das notwendig. Allerdings gibt es durchaus Länder, wie beispielweise Schweden, in denen es wunderbare Kinderbetreuungseinrichtungen gibt, und trotzdem ist der Zugang in den Aufsichtsrat zu schwierig.

Schließlich wünsche ich mir für morgen ein starkes Votum hier in diesem Europäischen Parlament.

Mein herzliches Dankeschön nach all den Wortmeldungen an all die engagierten Abgeordneten in diesem Hause.